Dat betekent dat er twee legitieme vertegenwoordigers zijn van de burgers. Dat zijn de nationale parlementen en dat is dit Parlement.

Wat de burgers willen, is politici die keuzes maken, politici die durven te beslissen en die daar verantwoording over afleggen.